La discussione congiunta sull'Equilibrio di genere è spostata a giovedì, come primo punto della mattinata. Giovedì La discussione congiunta sull'Equilibrio di genere sarà il primo punto della mattinata.

Siekierski su Norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 Obiezione a norma dell'articolo 106 sulla Colza geneticamente modificata Obiezione a norma dell'articolo 106 sul Granturco geneticamente modificato